Nekoliko vaših kolega iz Poljske cijelo vrijeme govori o tome kako trebamo dobro razmisliti da li i na koji način riješavati se ugljena kao energenta.

Pitam vas koje energetske potrebe Poljske vidite i na koji način mislite da bi trebalo uvesti druge energente u Poljsku?